Non c'è dubbio che una maggiore accessibilità al web può favorire lo sviluppo del mercato interno e aumentare la disponibilità dei servizi per tutti i cittadini. L'Unione europea si è adoperata molto in questa direzione soprattutto con diverse iniziative.

Adesso però bisogna superare le resistenze esistenti nel mercato interno a causa della differenza tra gli approcci nazionali e bisogna farlo per assicurare una maggiore accessibilità al web, condizione essenziale per lo sviluppo, per il lavoro ma anche e soprattutto per la partecipazione dei cittadini alla società.